Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers membres du Parlement européen, la Commission soutient pleinement la déclaration de la Présidence belge. L'Union européenne a sans cesse répété qu'elle considérait la Charte 08 comme un exercice légitime de la liberté d'expression et, comme la présidence vient juste de le noter, l'Union européenne a réitéré, à plusieurs reprises, les vives inquiétudes concernant l'arrestation de Liu Xiaobo,

en assignation à résidence, ainsi qu'en limitant la liberté de mouvement de beaucoup de ses amis.